Panie Przewodniczący! Dziękuję Panie Komisarzu za miłe słowa pod adresem tych, którzy zaangażowali się w to niezwykle ważne wydarzenie.

Ja również przez Pana osobę chciałabym podziękować bardzo panu komisarzowi Barnier, który zaangażował się razem z nami w to przedsięwzięcie, ale tak samo pani dyrektor Emer Daly z DG Markt B, wspaniałemu zespołowi, o którym za mało mówimy, a który rzeczywiście ogromną część odpowiedzialności i pracy wziął na siebie.

Deklaracja krakowska była przykładem, jakie wyniki można osiągnąć. Takie wyniki powinniśmy osiągać dalej. Chciałam tylko zapytać Panie Komisarzu, skąd ta decyzja, że następne Forum ma być w Brukseli. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym. Rozumiem, że takie decyzje podejmujemy wspólnie Parlament, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. My mamy również inne bardzo dobre propozycje i bardzo prosimy, żeby o tym porozmawiać. Ostatnie zdanie Panie Przewodniczący! Mija dwadzieścia lat...